Zákaz prodeje jednorázových plastových produktů je podle mě dobrým krokem, jelikož nízká cena a takřka neomezená dostupnost těchto zbytností v průběhu času udělala namísto šikovných pomocníků spíše problematický odpad, kterého se dnes efektivně nemůžeme zbavit.

Smutné však je, že tato revoluce se nám jaksi vymkla z rukou, je skutečně alarmující, jak velké množství plastů se v kombinaci s nedostatečnou recyklační morálkou zamořuje do našich moří, do našeho životního prostředí. Znečištění plasty nepochybně vyžaduje globální řešení vzhledem k jeho přeshraniční povaze.